Je crois qu'aujourd'hui, s'il y a un levier sur lequel on peut construire un développement durable dans ces pays, notamment les pays africains, c'est évidemment le renforcement de la société civile. Tant que, dans ces pays là, le seul ou le principal élément de démocratie, ce sera le vote pour le président, on le voit bien l'histoire de la Côte d'Ivoire nous le rappelle malheureusement on n'avancera pas suffisamment. Donc, le renforcement de la société civile, le fait qu'elle soit partie prenante permanente dans la mise en œuvre de ces accords, dans le suivi de l'exploitation forestière, dans la discussion sur les conditions de cette exploitation forestière et sur le partage des revenus liés à cette exploitation forestière, est essentiel. C'est à travers ce renforcement de la société civile aussi qu'on répond le mieux à l'argument qui nous est présenté souvent sur la question de la Chine.

Eh bien le renforcement, justement, de cette société civile, est le meilleur rempart à ce système que tente notamment d'imposer la Chine dans les pays du Sud. Et puis, vous l'avez dit, Monsieur le Commissaire, l'Europe est un grand marché pour les bois tropicaux, mais c'est aussi et c'est essentiel pour tous les exploitants, pour toute l'industrie un marché stable et rémunérateur et cela, c'est très important aussi comme levier dans ces pays. Merci de votre souhait de travailler avec le Parlement européen. Nous sommes très heureux de cette collaboration à venir.